forseti einn þingmanna stjórnarandstöðuflokkanna sagði frá því í dag að stjórnarandstaðan og samstarf hennar væri algjörlega óskrifað blað þetta eru út af fyrir sig athyglisverðar upplýsingar núna eftir að fimm mánuðir eru liðnir frá kosningum en segir sína sögu það má kannski segja sem svo að það hafi verið gerð tilraun til þess af hálfu stjórnarandstöðunnar að pára dálítið á blaðið í kvöld í þessum umræðum og þó að skriftin sé kannski ekki beinlínis læsileg þá er aðeins farið að glitta í það að nú er að koma fram stjórnarandstaða sem er innbyrðis ósamstiga og með ákaflega mótsagnakenndar tillögur háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon gagnrýndi það til dæmis að hann teldi að það glitti ekki nægilega vel í skattalækkanir í þessu fjárlagafrumvarpi sem fyrir okkur liggur á sama tíma og hann kallaði eftir því að farið yrði í frekari útgjöld til ýmissa málaflokka háttvirtur þingmaður guðni ágústsson formaður framsóknarflokksins talaði um að byggingariðnaðurinn væri of þaninn það væri möo verið að leggja of mikið af lánsfé níutíu prósent fé kannski í húsbyggingar í landinu háttvirtur þingmaður talaði líka um að nú væri mjög mikilvægt að auka aðhaldið í ríkisfjármálum honum gefst tækifæri til þess núna á fimmtudaginn kemur þegar fjárlagaumræðan fer fram að segja okkur frá því hvernig hann vill beita aðhaldinu hvar hann vilji til dæmis skera niður það liggur fyrir að það á að auka útgjöld til vegamála kannski vill hann skera þau niður eða kannski hækka skatta þetta mun allt saman koma fram á fimmtudaginn kemur í fjárlagaumræðunni ef háttvirtur þingmaður vill vera sjálfum sér samkvæmur og trúverðugur það hefur mikið verið rætt um niðurskurð aflaheimilda í þorski og það er eðlilegt það hefur verið talað um þetta eins og þetta stafaði af einhverri sérstakri meinbægni af minni hálfu að leggja til þennan niðurskurð í þorskinum þó eru auðvitað fyrir því fyllileg rök það liggur ýmislegt fyrir í þessum efnum bæði um það að nýliðunin hefur ekki verið nægjanleg við sjáum að þorskstofninn hefur verið að minnka og alveg sérstaklega það að verðmætasti hluti þorsksins það er stærsti þorskurinn hefur verið minni en á undanförnum árum og um það er í sjálfu sér enginn ágreiningur

vikum við núverandi aðstæður eru menn einmitt að reyna að halda í sínar eigin aflaheimildir af því að menn hafa trú á því að þær muni aukast að nýju það er þessi trú á framtíðina sem skiptir máli það er nefnilega mjög lítill vandi við svona aðstæður að leika pólitíska lukkuriddara það er dag átakalítið en sæmir þeim sem vilja í sínu pólitíska lífi sitja klofvega á girðingunum út í hið óendanlega mótvægisaðgerðirnar sem ríkisstjórnin hefur boðað eru gerðar vegna þess að við höfum fulla trú á sjávarútveginum í framtíðinni líkt og núna það er þess vegna mikilvægur hluti aðgerðanna í því fólginn að skapa greininni skjól til þess að dafna og varðveita fjölbreytileika sinn lækkun veiðigjalds skuldbreyting byggðastofnunar þátttaka fjármálastofnana stóraukin áhersla á hafrannsóknir aukið fjármagn til þorskeldis og fleiri aðgerðir í þessum dúr eru settar fram til þess að styðja og styrkja sjávarútveginn sem atvinnugrein til þess að takast á við vandann sem við er að glíma háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon sagði að engar þessar mótvægisaðgerðir kæmu þeim til góða sem mest þyrftu á því að halda er hann þá að segja að ekkert af þessu sé til gagns fyrir íslenskan sjávarútveg og það fólk sem þar starfar er hann tala um það að aukið fé til vegamála aukið fé til fjarskiptamála aukin menntunartækifæri ný atvinnutækifæri það komi ekki til góða fyrir sjómenn verkafólk almenning úti á landsbyggðinni það svarar hver þessari spurningu eins ári hann getur og svarið er auðvitað augljóst það hefur verið talað um að þrjátíu prósent niðurskurður á aflaheimildum hafi í för með sér miklar þrengingar fyrir sjávarútveginn í landinu og það er auðvitað rétt háttvirtur þingmaður guðni ágústsson formaður framsóknarflokksins talaði um að þetta væri sérstök og mesta aðför að sjávarbyggðunum hann er talsmaður flokks sem lagði til tuttugu prósent niðurskurð hvað kallar háttvirtur þingmaður það þá ef þrjátíu prósent er mesta aðförin hvað er þá tuttugu prósent eða telja menn það kannski að tuttugu þúsund tonna meiri þorskur í ár hefði skipt sköpum fyrir fyrirtækin og byggðirnar virðulegi forseti íslenskur landbúnaður á mikla framtíð fyrir sér hann mun þurfa eins og aðrar atvinnugreinar að takast á við breytingar í starfsumhverfi sínu það er mikilvægt hins vegar að slíkar breytingar fari fram sem þróun og skapi greininni ný sóknarfæri líkt og hafa myndast á undanförnum árum það er rangt að vera að reyna að slá ryki í augu fólks vegna þeirra breytinga sem verið er að gera á umhverfi í stjórnsýslunni hvað varðar landbúnaðinn þær breytingar munu fyrst og fremst hafa það í för með sér að landbúnaður styrkist og eflist eins og til stendur og skrifað er um í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar